Monsieur le Président, chers collègues, le développement, c'est associer le capital et le travail des hommes. Le développement se fait par des hommes, mais ne se décrète pas. Vingt ans de pratique en Afrique me l'ont appris, car la formation et le transfert des savoir faire doivent aller de pair avec le transfert de capital cela demande du temps et de la programmation. Le vrai développement s'organise, il se planifie et se finance, pour un retour sur investissement à long terme qui ne répond pas à la loi du marché et de la concurrence généralisée qui, pour sa part, n'a que des perspectives à court terme et n'investit donc pas dans le capital humain.

Nous devrions nous rappeler le Jubilé juif, qui remettait les dettes tous les 50 ans pour retrouver le sens humain de l'économie. Pour cela, il nous faudrait sortir de nos slogans du marché unique, qui est vraiment unique dans une faillite quasiment programmée. Je vous propose un véritable New Deal pour l'Europe et l'Afrique, en utilisant les moyens de la Banque centrale non pas pour acheter des dettes, mais créer, cette fois, de nouvelles richesses. Mille milliards investis dans le sud de l'Europe, car même si les comptes de la balance des paiements sont actuellement équilibrés, cela s'est fait par la destruction de richesses en raison de l'austérité.

Cinq cents milliards pour l'Afrique et le Moyen Orient, car la création de richesses dans ces pays est indispensable si nous voulons arrêter l'immigration de pauvreté et faire que les hommes aient le droit de vivre et de se développer chez eux.